virðulegi forseti ég er sammála háttvirtum þingmanni um að þetta er mikið umhugsunarefni með stýrivaxtahækkunina en eins og kom fram í

mér finnst það umhugsunarefni hins vegar hvers vegna stýrivaxtahækkunin var tilkynnt í fyrradag um er að ræða eftir því sem upplýst er þríhliða samkomulag milli seðlabankans ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins það er ekki komið á fyrr en stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins er búin að afgreiða málið fyrir sitt leyti og þess er vænst að það verði á þriðjudaginn í næstu viku þess vegna getur ekki annað verið en ætlunin hafi verið sú meðal þessara þriggja samningsaðila að stýrivaxtahækkunin tæki ekki gildi fyrr en eftir að stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins væri búin að samþykkja hana orðalag þess texta sem seðlabankinn hefur upplýst bendir til þess að svo sé ég spyr háttvirtan þingmann hvort hann hafi ekki velt því neitt fyrir sér hvað seðlabankanum gangi til hvort hann sé raunverulega að vinna að því að uppfylla samkomulag